Señora presidenta, comisario Timmermans, en los últimos dieciocho meses seis coches bomba han explotado en el país más pequeño de la Unión Europea, que no tiene un problema de criminalidad generalizada Malta. El último de ellos se ha llevado por delante la vida de Daphne Caruana Galizia, lo que muestra de forma suprema el sacrificio inasumible de los denunciantes que tienen el coraje de trabajar por la exposición al público de lo inaceptable, la corrupción, buscando transparencia y sirviendo a la libertad de expresión. El sacrificio de la propia vida ha tenido lugar, efectivamente, en Malta, que no tiene un problema general de retroceso de libertades ni de Estado de Derecho. Sí tiene un problema de un sistema financiero acostumbrado a las prácticas inadmisibles de captación de dinero de origen ilícito y de competición fiscal desleal, extremadamente vulnerable a la penetración del dinero procedente de la criminalidad organizada y al blanqueo. Y, por tanto, Malta tiene que hacer un esfuerzo y mostrar con toda claridad su compromiso con la reparación, no solamente urgiendo una investigación plena e independiente en la que colabore Europol y colabore Interpol en el esclarecimiento de todos y cada uno de los crímenes y, sobre todo, de este. Pero, tal y como nos piden dramáticamente los hijos de Daphne Caruana, Andrew, Matthew y Paul, Malta tiene que hacer mucho más. Tiene que combatir esa corrupción en su sistema financiero, incorporándose a la Fiscalía Europea como una herramienta crucial para la investigación de la delincuencia grave transnacional. Porque esa será la señal definitiva de que su sacrificio no habrá sido en vano y de que la Unión Europea está dispuesta a llevar hasta sus últimas consecuencias la reparación de esa vulnerabilidad del sistema financiero maltés y hacer buena la tarea por la que Daphne Caruana Galicia ha sacrificado su